Nous voulons un accord total sur nos relations économiques et en matière de sécurité.

Nous voulons protéger les droits des citoyens européens qui vivent actuellement au Royaume Uni, comme nous sommes convaincus que nos partenaires voudront également protéger les droits des citoyens britanniques en Europe. En matière de paiements, nous respecterons naturellement nos obligations juridiques, mais vous ne devrez pas inventer de chiffres aussi énormes pour boucher les trous de votre budget. Nous ne voulons pas de contrôles à la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande.